J'ai quand même un peu l'impression qu'on se raconte ici une vieille histoire, qu'on est en train de vieillir, en train de se raconter toujours les mêmes choses sur un sujet qui est malheureusement et j'attire votre attention, Monsieur le Commissaire, sur cette réalité de plus en plus au centre du rejet de l'Europe par les citoyens. Nous avons péché à deux égards.

Nous avons expliqué aux gens qu'en Europe, il n'y aurait pas de différences selon le lieu géographique où s'implante une activité.

à partir de là, une concurrence déloyale a lieu entre les États membres cela a été rappelé, cette question de concurrence n'est pas des moindres. Donc à cet égard, je crois qu'il est vraiment urgent que la Commission s'attelle à nouveau à la question de la base commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.

D'autre part, il y a une autre dimension particulièrement regrettable avec l'introduction de l'euro et le contrôle mutuel des budgets, on se retrouve avec des États qui se vantent d'avoir une notation triple A mais qui, pendant ce temps, dérobent les ressources fiscales des petits camarades, ce qui leur permet d'améliorer leurs propres performances.

Il y a urgence à agir, à cesser de multiplier les rapports, les résolutions.